Chers collègues, la Conférence des présidents a décidé par un vote de mettre à l'ordre du jour, mercredi, l'élection, la nomination du président de la Commission.

Je trouve que nous devons respecter le vote des Irlandais, que nous soyons pour ou contre le traité de Lisbonne, mais que nommer un président sous le traité de Nice, alors que nous avons la possibilité, en tout cas ceux qui sont pour le traité de Lisbonne,

En octobre, nous saurons à quoi nous en tenir. Le président polonais a déclaré solennellement qu'il signerait le traité de Lisbonne après le référendum irlandais.

C'est le Parlement qui joue son identité sur cette question, et si nous n'avons pas deux minutes pour réfléchir, nous n'avons pas joué notre rôle de parlementaires.